Monsieur le Président, il y a vraiment des moments où il faut savoir choisir son camp, on me l'a dit tant de fois dans l'Union européenne.

Alors, au moment où je vous parle, le musée du Caire est en feu, les combats éclatent dans la rue, et je pense que, pour l'Égypte en tout cas, nous n'avons pas été assez clairs.

Nous devons prendre nos responsabilités à cet égard.

Nous avons fait une erreur magistrale c'était de soutenir des régimes corrompus au nom de la stabilité, sans tenir compte de la justice sociale et de l'aspiration à la liberté des peuples. C'est une erreur que nous devons réparer, et c'est le moment aujourd'hui. La deuxième erreur, je regrette, mes chers collègues, c'est de n'avoir pas compris l'islam politique. Je n'ai pas dit de n'avoir pas accepté l'islam politique! Il y a une différence entre des terroristes, des fondamentalistes, et certains des frères musulmans. À nous de faire ces différences, à nous de dialoguer, à nous d'écarter ceux dont nous ne voulons pas, mais nous avons fait le lit aujourd'hui de ces fondamentalistes! Nous avons fait le lit de certains terroristes! Il est temps de revoir ces positions et, dernière chose, nous devons garder des acquis du passé de ces pays, la Tunisie, l'Égypte, etc., c'est à dire les structures laïques des États, les droits des femmes qui étaient importants dans ces pays, dans des structures et des constitutions laïques écartées de la charia. Il y a moyen de bâtir des démocraties avec des partis extrêmement diversifiés. Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, gardons cette idée là de laïcité de l'État et de respect des religions, des croyances et des diversités politiques.